Je crois qu'il faut aussi respecter la démocratie et les référendums. La deuxième question, simplement. Vous avez quel statut en tant que député? Vous êtes payé par l'argent européen ou par l'argent britannique?